Nesmí být oslabována dalšími nástroji anebo neoliberálními teoriemi o tom, že kohezní politika je zbytečná. K technické pomoci bych chtěl říci, zpráva velmi správně poznamenává, že ty státy, které mají problémy v čerpání, tak i špatně čerpají v oblasti technické pomoci. Nad tím by se nepochybně měly zamyslet orgány členských států, které jsou zejména zodpovědné za čerpání.